um mat á áhrifum tiltekinna skipulags og framkvæmdaáætlana á umhverfið frumvarpið var samið af nefnd sem þáverandi umhverfisráðherra skipaði en nefndin var skipuð auk formanns nefndarinnar frá umhverfisráðuneytinu

markmið frumvarpsins er að stuðla að sjálfbærri þróun og draga úr verulegum neikvæðum umhverfisáhrifum með því að fram fari umhverfismat tiltekinna skipulags og framkvæmdaáætlana samanber fyrstu grein frumvarpsins í frumvarpinu er gerð krafa um að tilteknar áætlanir skulu háðar umhverfismati þar er um að ræða skipulags og framkvæmdaáætlanir sem marka stefnu og varða leyfisveitingar til framkvæmda sem tilgreindar eru í lögum um mat á umhverfisáhrifum samkvæmt frumvarpinu ber meðal annars að meta umhverfisáhrif áætlana sem fjalla um landbúnað skógrækt fiskeldi orkumál iðnað samgöngur og meðhöndlun úrgangs slíkar áætlanir skulu hafa verið undirbúnar eða samþykktar af stjórnvöldum hvort heldur er ríki eða sveitarfélögum og vera unnar samkvæmt lögum eða ákvörðun ráðherrans samanber fjórðu grein frumvarpsins samgöngu landgræðslu og skógræktar og skipulagsáætlanir eru dæmi um áætlanir sem falla undir frumvarpið sá aðili sem ábyrgð ber á viðkomandi áætlunargerð ber jafnframt ábyrgð á umhverfismati hennar hann skal vinna umhverfismat fyrir áætlunina umhverfismatið er unnið í formi umhverfisskýrslu og er skýrslan unnin samhliða vinnu við gerð viðkomandi áætlunar og getur hún verið hluti af greinargerð með henni í sjöttu greinar frumvarpsins er tilgreint með nákvæmum hætti hvaða þættir eigi að koma fram í umhverfisskýrslu en það skal meðal annars lýsa þeim umhverfisþáttum og einkennum sem eru líkleg til að verða fyrir verulegum áhrifum af framkvæmd áætlunarinnar þá skal lýsa og meta hver séu líkleg veruleg umhverfisáhrif af framkvæmd áætlunarinnar umhverfismatið þarf að liggja fyrir áður en áætlunin er samþykkt af viðkomandi stjórnvaldi eða alþingi gert er ráð fyrir að kynna skuli tillögu að áætlun og umhverfisskýrslu hennar fyrir almenningi tilteknum stofnunum og hlutaðeigandi sveitarfélögum samanber sjöundu greinar frumvarpsins þannig gefst þessum aðilum kostur á að koma með athugasemdir sínar og ábendingar við umhverfismatið sem er mjög mikilvægur þáttur í gerð þess þegar stjórnvald afgreiðir sína áætlun ber því að hafa hliðsjón af athugasemdum sem borist hafa ásamt því að hafa hliðsjón af sjálfri umhverfisskýrslunni þegar stjórnvald hefur síðan afgreitt áætlun sína ber því að gera áætlun og gögn henni tengd aðgengileg almenningi stjórnvöldum ber meðal annars að gera grein fyrir því með hvaða hætti umhverfissjónarmið hafa verið felld inn í viðkomandi áætlun samanber níundu grein frumvarpsins skipulagsstofnun er fengið nýtt hlutverk varðandi framkvæmd laganna en stofnunin skal veita leiðbeiningar og ráðgjöf um umhverfismat áætlana skipulagsstofnun ber ekki ábyrgð á gerð umhverfismatsins heldur þeir sem vinna að viðkomandi áætlunum eins og ég sagði áður hlutverk skipulagsstofnunar verður hins vegar að gefa út leiðbeiningar um umhverfismat áætlana til að tryggja að það sé unnið með samræmdum hætti og ber skipulagsstofnun að fylgjast með framkvæmd laganna mikilvægt er að einn aðili hafi slíkt samræmingarhlutverk enda eru þessar áætlanir unnar af mörgum og eru mjög mismunandi að umfangi nú er unnið að gerð leiðbeininga skipulagsstofnunar og er gert ráð fyrir að þær verði gefnar út samhliða því að lögin taki gildi með þessu frumvarpi er hugsunin sú að gert sé umhverfismat á áætlunarstigi svo hugað sé að umhverfisáhrifum á fyrri stigum ákvarðanatöku og þannig verði hægt að draga úr verulega neikvæðum umhverfisáhrifum slíkra áætlana ég hef rakið meginefni frumvarpsins og legg til að frumvarpinu verði að lokinni fyrstu umræðu vísað til háttvirtrar umhverfisnefndar